Hvala za besedo, predsedujoči. Ministru za kulturo bom postavila vprašanje glede, umetniške zbirke NLB. Kot vemo, NLB smo prodali, toda, v lasti ima NLB tudi umetniško zbirko, ki obsega kar dva tisoč dvesto štiriindevetdeset pomembnih likovnih del dvajsetega in enaindvajsetega stoletja. Zdaj, Ministrstvo za kulturo pod vašim vodstvom je, pred prodajo NLB umetniško zbirko razglasilo za nacionalno bogastvo in omejilo razpolaganje z njo. Po zagotovilih Ministrstva za kulturo bo zbirka ostala v lasti NLB, proda pa se lahko le kot celota. Državo sme zbirka zapustiti zaradi določenih razstav, recimo v tujini samo s soglasjem ministra za kulturo. Nacionalno bogastvo je premičnina, ki ima za Republiko Slovenijo veliko kulturno vrednost zaradi svojega pomena, ampak, Zakon o varstvu kulturne dediščine tudi določa, da lahko lastnik oziroma posestnik premičnega nacionalnega bogastva za hranjenje le-tega pooblasti muzej. Ne. Nacionalna kulturna dediščina, tudi likovna, mora biti ustrezno zavarovana in strokovno hranjena in in dostopna javnosti seveda. Zato me v zvezi s tem zanima, ali je ogrožen javni interes glede usode likovnih del zbirke NLB in, zakaj ste po mojem mnenju šli samo do pol poti in, se umetniška zbirka NLB ne preda ustrezni strokovni ustanovi, recimo Moderni galeriji, kjer bi bila primerno hranjena, ovrednotena in dostopna za javnost. Kje so zagotovila, da je omejitev razpolaganja z zbirko, ki še vedno dopušča prodajo zbirke, pa tudi špekulacije ne nazadnje, kajti zbirka ima po mnenju poznavalcev neprecenljivo vrednost. Že tako smo banko prodali pod ceno, zraven pa smo jim dali še neprecenljivo bogastvo. Zdaj, ali se vam zdi to dovolj varna zaščita kulturne dediščine in ali je zbirka NLB kot nacionalno bogastvo vpisana u inventarno knjigo v skladu s predpisi. Banka NLB ima v lasti tudi več stavb, ki sodijo v arhitekturno oziroma stavbno dediščino in imajo nacionalno vrednost. Kako pa namerava Ministrstvo za kulturo urejati to področje in zaščititi arhitekturno dediščino? Hvala.